Señor Presidente, señora Comisaria, este informe es muy importante porque aborda la competitividad de sectores tan importantes como son el aluminio y el acero, y de ellos quiero hablar.

Sus ingresos dependen fundamentalmente de los costes de la energía y de los precios que tienen que pagar para la compra de derechos de emisión.

Segundo un mecanismo de ajuste en frontera, de manera que los metales producidos en países sin objetivos de reducción de emisiones sean sometidos a alguna figura impositiva que equilibre los costes que nos supone producir en la Unión Europea con los del resto del mundo. Y tercero una armonización en la Unión Europea de la compensación de los costes indirectos para la compra de los derechos de emisión y, además, una vigilancia adecuada de los diferentes sistemas de apoyo